Hvala lepa, predsedujoči, za besedo in, najlepša hvala predstavnikom in predstavnicam poslanskih, skupin za, izražena stališča. Vesel sem, da smo razgrnili širši horizont, tega, te problematike, da se nismo, zapičili samo v problematiko interventnih služb oziroma njih, delovanje. Kot sem uvodoma že povedal, je poslanstvo centrov za socialno delo, v bistvu, dvojno - na eni strani gre za odločanje o materialnih pravicah, na drugi strani gre za pomoč ljudem v stiski, torej na terenu. ena na ena, če hočete, in interventna služba je ena je ena taka služba, torej tista služba, ki intervenira, ko mladoletni otrok ostane brez, staršev, ko je starejša oseba brez svojcev, se znajde v, v težavah, ali pa, morda najbolj plastičen primer, ki sem ga tudi v izvornem poslanskem vprašanju, izrekel, primer nasilja v družini. V primerih nujne intervencije, kot je poročala že ministrica, je najprej obveščena torej policija, ki potem odredi, odredi, posredovanje interventne službe in potem, potem tako naprej. Zdaj, kar se tiče kot izhodišče, bi vzel nasilje v družini, ker je res en tak najbolj plastičen, plastičen primer potrebnosti interveniranja interventne službe. Glede na razširjenost nasilja v družini, lahko ugotavljamo, takole čez palec, no, da je takšnih intervencij vseeno malo in bržkone razloge lahko iščemo, v slabi organizaciji dela in v kadrovski podhranjenosti. V dveh stvareh, ki ste jih že v svojih stališčih poslanke in poslanci, omenili. Verjamem, da bomo danes na tem še, o tem še, na dolgo in široko, ampak samo ta primer recimo, posredovan v primerih, nasilja v družini, ima zelo zanimivo statistiko. V letu dva tisoč sedemnajst policija poroča, da so obravnavali tri tisoč primerov nasilja v družini, torej primer, primerov prepiranja, vpitja, nedostojnega vedenja, in tako naprej, teh torej primerov vpitja, nedostojnega vedenja in dejanskega nasilja, je bilo dva tisoč, tisoč je bilo povzročanja hrupa z glasbo, ne, ker v, ker v podnapisu, glede na to, da moški povzročimo devetindevetdeset odstotkov, nasilja na domu, to v podnapisu pomeni, da, vsak moški trikrat prej obračuna z žensko, kot posluša na glas glasbo. Samo za samo za informacijo, ne. Zdaj, jaz sem ena osebna izpoved, preden nadaljujem, jaz sem pred nastopom funkcije poslanca opravljal, opravljal službo radijskega urednika in voditelja, večji del tega sem posvetil jutranjemu programu in pomemben del radijskega vsakega jutranjega programa je policijsko poročilo. In v teh policijskih poročilih noben dan ni minil brez poročanja o nasilju na domu. In zdaj okej, imamo primer nasilja v družini, kjer se skoraj praviloma moški znajde nad žensko in posreduje policija, ker gre za fizično, ali spolno nasilje ali kakorkoli in, kršitelja in žrtev razdvojijo, obravnavajo žrtev, če je treba, nujna medicinska pomoč, kršitelja odpelje, odpelje policija in je problem sorazmerno urgentno rešen. Ampak v tej enačbi nismo, se nismo spomnili na tretji člen, na otroka, ki to gleda, ki doživi to nasilje z modricami, ki ga bodo pospremila, spremljale skozi celo življenje. In tukaj pride na na vrsto nujnost ažurne in kakovostne storitve usposobljenega socialnega delavca. Zdaj, statistika pravi, jaz sem naredil malo domače naloge v svojih domačih, Trbovljah samo malce čez palec pri, pri socialnih delavcih odmeril, koliko je bilo teh intervencij, in trboveljski center za socialno delo je sicer eden eden manjših, zajema tri podenote, pokriva približno Zasavje, nekih petdeset tisoč ljudi. V času od reorganizacije do zdaj je obravnaval oziroma so imeli, so zabeležili pet intervencij nujne intervencijske službe, centrov za socialno delo. Zdaj, ali je problem reorganizacija, je možno, problem je gotovo, in danes smo ga, smo ga izpostavili že nekajkrat. Podhranjenost v kadrovanju, ampak problem, problem je. Problem je, ker centri za socialno delo imajo požrtvovalne socialne delavce, imajo ljudi, ki s hrbtenico in s celo svojo bitjo stojijo v, v tem, kar ni delo, ampak je poslanstvo. Tudi o interventnih službah. Zato se s kolegom, Lepom, ki ste b, svoji, svoji predstavitvi oziroma stališču navedli, da sem izpostavil neprimerno ravnanje socialnih delavcev, na terenu ne, to ni res. Tukaj ostro protestiram. Postavljam se na stran na stran socialnih delavcev, ki si zaslužijo delovno okolje, ki jim dovoli biti socialni delavci. In teh delavcev je na centrih za socialno delo in teh delavcev, bodočih socialnih delavcev, imamo iz bazena, fakultete za socialno delo ogromno, zato ne bomo s prstom, s prstom kazal na problem, ki ga ni, ampak povedal, predstavili stanje, kakršno res je. Glavni problem je kadrovska podhranjenost, to se vsi strinjamo, to se teren strinja, vsi vemo, tudi ministrstvo se s tem, se s tem strinja, vsi razumemo, da ljudi na terenu ni dovolj, sedijo v pisarnah, ko bi morali biti na terenu in ena na ena, reševati to, to problematiko. In, Vesel sem tudi, da je kolega Koprivc izpostavil, reorganizacijo, citram: "V dialogu z zainteresirano javnostjo in stroko." Ker stroka je tej reorganizaciji centrov za socialno delo, ki je vključevala tudi reorganizacijo delovanja interventnih služb, pristopila zelo zanimivo. Že pred samo reorganizacijo je je, je opozarjala, da se lahko gremo mi neko tehnično reorganizacijo, spremembo miselnega vzorca delovanja organizacije centra za socialno delo, ampak je vse to zastonj in brez veze, če ne naslovimo glavnega problema in ga naslovimo v štartu, in to je močna in zadostna kadrovska okrepitev strokovnih služb. Iz tega naslova so mariborski socialni delavci recimo bojkotirali posvet ministrstva za delo, o, o reorganizaciji in iz tega naslova je skupnost centrov za socialno delo, opozorila, na ključni problem vseh centrov, torej preveliko preobremenjenost, in reorganizacija, ki da na srednji rok ne bo rešila ničesar. Skupnost centrov, predsednica je v intervjuju za Delo, citiram, povedala naslednje: "Na centrih se na primer ukvarjamo z vedno mlajšimi otroki, ki imajo težave v duševnem zdravju, zasvojenostjo, čustvene in vedenjske motnje." A nimamo neke mreže, ki bi se s tem ustrezno ukvarjala? Čakalne dobe za svetovanja so dolge, ni pedopsihiatrov, ni specialistov za tovrstno pomoč. Po drugi strani ni programov za obravnavo demence v domačem okolju, ni skrbnikov, ni programov za migrante, če bi dobili nove nove programe in nov kader, bi se temu lahko reklo reorganizacija. Tako pa problemi ostajajo nerešeni še naprej. Tudi v Novem mestu so se strinjali, direktor je zapisal: "Opažamo tudi, da je na primer čedalje več ljudi s težavami v duševnem zdravju in iz takšnih ali drugačnih razlogov, tako da bi nujno potrebovali kliničnega psihologa, ki bi bil član našega tima." Na teh območnih CSD bi se morala stroka vsekakor okrepiti z ustreznimi strokovnjaki. Tudi sindikati so bili podobnega mnenja o problemu zamud na centrih, za socialno delo, so pa že v tem mandatu konec lanskega leta v začetku letošnjega z dopisom ministrici opozorili na, na kritično kadrovsko kadrovsko podhranjenost. Torej, če iščemo izvirni greh problema, o katerem danes govorimo, to ni ena situacija, ki je interventne službe v Hrastniku, ki se je zgodila in je enega specifičnega poslanca nagovorila k temu, da povpraša o, o funkcionalnosti interventnih služb, problem je bistveno širši. Horizont, ki sem ga omenil na začetku, je bistveno širši in je sistemski, je krovni in na ta na ta vprašanja s tega horizonta moramo odgovoriti in upam, da bomo v današnji razpravi, torej konstruktivno in proaktivno prispevali z idejami, pokazali na napake in servirali kakšno, servirali, kakšno rešitev. Hvala lepa. Toliko za enkrat.